frú forseti það er ánægjulegt að fá tækifæri til þess í dag að mæla fyrir tillögu til þingsályktunar um sókn í atvinnumálum sem er byggt á vinnu framsóknarflokksins um það með hvaða hætti við getum sótt fram til að fjölga störfum í íslensku samfélagi á næstu tvö til þremur árum og þannig að fækka þeim hér á landi sem eru án atvinnu sem er eitt hið mesta böl sem getur hent hvern mann eins og við þekkjum þessi þingsályktunartillaga er hluti af aðgerðaráætlun sem nefnd hefur verið plan b og þingflokkur framsóknarflokksins kynnti í gær þar sem farið er yfir heildstætt tillögur og áherslur

hér er eðli málsins samkvæmt um mjög umfangsmikið mál að ræða eins og ég gat um áðan þá byggja þessar atvinnumálatillögur á mjög víðtæku samráði sem framsóknarflokkurinn átti við hagsmunaaðila í íslensku atvinnulífi á síðasta vori þannig að mér gefst varla tóm til að fara með fullnægjandi hætti á fimmtán mínútum yfir allar þær tillögur sem við leggjum til til sóknar í íslensku atvinnulífi í þessari þingsályktunartillögu er farið mjög vítt eins og ég sagði áðan fyrsta kveðið er á um aðgerðir í efnahags og skattamálum annars kveðið er á um vinnumarkaðsaðgerðir þriðja farið er yfir stoðkerfi atvinnulífsins fjórða farið er yfir umhverfi nýsköpunar í íslensku samfélagi og hvernig hvetja megi til nýsköpunar fimmta farið er yfir hugverkaiðnaðinn og rekstrarumhverfi þeirra fyrirtækja sjötta farið er yfir kvikmyndagerð og tónlist og þau tækifæri sem felast í þeim atvinnugreinum sjöunda farið er yfir ferðaþjónustuna og þau tækifæri sem þar er að finna til framtíðar litið áttunda vikið er að landbúnaðarmálum og þeim fjölmörgu tækifærum sem við eigum í þeirri mikilvægu atvinnugrein níundi farið er yfir orkumál og

sjálfbært fjármálakerfi og þá framtíðarsýn sem við viljum sjá í þeim efnum eins og einhverjir hafa tekið eftir þá er ekki minnst á í þessari þingsályktunartillögu um sjávarútveg sem er undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar en þá er því til að svara að þar hefur mikil vinna átt sér stað undir forustu háttvirts þingmanns sigurðar inga jóhannssonar og höfum við lagt fram á alþingi áherslur framsóknarflokksins þegar kemur að sjávarútvegsmálum og mun mögulega verða þá rædd eitthvað í þessari umræðu það að tólf til þrettán þúsund íslendingar skulu vera án atvinnu í dag og við höfum horft á þúsundir einstaklinga fara úr landi vegna þess að þeir hafa ekki haft atvinnu hér við sitt hæfi og því miður horfum við upp á þá þróun að það ætlar ekki að stoppa það er það að fólk flytji héðan úr landi og hefji störf erlendis er mjög alvarlegt fyrir íslenskt samfélag og íslenskt efnahagslíf

þá vil ég koma fyrst að hinu almenna umhverfi íslensks atvinnulífs staðreyndin er sú að á síðustu rúmum tveimur árum í tíð hæstvirtur ráðherra steingríms j sigfússonar hafa yfir hundrað breytingar verið gerðar á skattkerfinu tugir þeirra snúa að rekstrarumhverfi íslensks atvinnulífs það er mjög alvarlegt að heyra fréttir eins og komu fram í dag að rúmlega þriðjungur aðildarfyrirtækja samtaka atvinnulífsins telji að aðgerðir stjórnvalda og þá í skattamálum meðal annars skuli vera helsta vandamál fyrirtækja á íslandi í dag og rúmlega fjórðungur fyrirtækja aðildarfélaga samtaka atvinnulífsins setja aðgerðir ríkisstjórnarinnar í annað sæti yfir þá þröskulda sem settir eru til vaxtar íslensks atvinnulífs þetta er skoðun þeirra sem eru að vinna í íslensku atvinnulífi þess vegna leggjum við til að það verði farið með betri hætti yfir samskipti stjórnvalda og atvinnulífsins og við endurskoðum þau vinnubrögð sem hafa verið við lýði þegar kemur að rekstrarumhverfi atvinnulífsins það hefur því miður verið til mikilla vansa ég man haustið tvö þúsund og níu þá fengum við hér á alþingi tíu daga til að fara yfir mjög umfangsmiklar breytingar á skattumhverfi fyrirtækja og reyndar heimila líka eitthvað sem alls óviðunandi er þannig að við leggjum til að gerður verði sérstakur gæðasáttmáli á milli atvinnulífsins og stjórnvalda um það með hvaða hætti menn ráðast í grundvallarbreytingar sem þessar við viljum líka að skipaður verði starfshópur stjórnvalda og hagsmunaaðila sem munu endurskoða skattumhverfi og þær tillögur verði kynntar opinberlega með góðum fyrirvara áður en þær koma til framkvæmda því miður hefur verið löstur á starfi þessara ríkisstjórnar að það samráð sem boðað var fyrir síðustu kosningar meðal annars um það hvernig menn mundu endurskoða skattkerfið hefur verið í skötulíki sjálfur var ég skipaður í nefnd sem átti að endurskoða og fara yfir breytingar á skattkerfinu og skattumhverfi fyrirtækja og líka heimilanna í landinu það er skemmst frá því að segja að þessi hópur var skipaður árið tvö þúsund og níu og ég held að hann hafi hist í ein þrjú skipti og síðast haustið tvö þúsund og níu þannig að það eru tvö ár síðan sá samráðshópur var kallaður saman þrátt fyrir að við höfum horft upp á gríðarlegar breytingar á rekstrarumhverfi og skattumhverfi almennings og fyrirtækja þar eru einungis í orði en ekki á borði það samráð sem menn ræddu um fyrir síðustu alþingiskosningar þessu viljum við framsóknarmenn breyta og hefja alvörusamvinnu á milli hagsmunaaðila og stjórnvalda þegar kemur að grundvallarbreytingum sem þessum þannig viljum við nálgast verkefnið að við viljum hvetja til fjárfestinga í gegnum skattkerfið í íslensku atvinnulífi en ekki letja það vegna þess að núverandi umhverfi er beinlínis til þess gert að letja fjárfestingar það er búið að flækja skattumhverfið og mjög bagalegar yfirlýsingar forsvarsmanna ríkisstjórnarinnar um málefni og umhverfi fyrirtækja er varðar stefna stjórnarinnar gagnvart erlendri fjárfestingu hefur leitt það af sér að erlendir aðilar hafa forðast það að fjárfesta í íslensku atvinnulífi sem hefur leitt það af sér að í dag erum við að greiða tuttugu og fjögur til tuttugu og fimm milljarða á ári í atvinnuleysisbætur og horfum því miður upp á fólksflótta hér á landi og það atvinnuleysi sem ég ræddi um áðan þessu þurfum við að breyta það getur vel verið að einhverjum finnist að nálgun okkar eða alla vega mín í þessari umræðu sér frekar með neikvæðum hætti en þá er það svo að allir sem vilja horfast í augu við þann raunveruleika sem blasir við okkur það eru erfiðleikar í íslensku efnahagslífi og íslensku atvinnulífi það er bara þannig en það góða er að tækifærin eru svo sannarlega til staðar og eftir að hafa farið yfir rekstrarumhverfi og sóknarfæri íslensks atvinnulífs þá hefur það komið fram í þessari þingsályktunartillögu að við getum sótt fram á mörgum stöðum til að fjölga atvinnutækifærum í okkar ágæta landi það hefur komið fram að eftir að hafa kannað vinnumarkaðinn að það þarf að ráðast í vinnumarkaðsaðgerðir það þarf að gera úttekt á þörfum atvinnulífsins og atvinnulausra gagnvart námi og námsframboði það kom meðal annars fram í viðræðum við fyrirtæki í hugverkaiðnaði þar erum við að tala um mörg af okkar glæsilegustu fyrirtækjum ccp marel og actavis það kom mjög greinilega fram að íslenskt menntakerfi er einfaldlega ekki að framleiða nægilega mikið af starfsfólki þannig að þessi fyrirtæki geti sótt vinnuafl innan lands til að styrkja sína samkeppni þessi fyrirtæki eru í alþjóðlegri samkeppni eru með mörg þúsund manns í vinnu oft og tíðum vel menntað ungt fólk en er í mikilli samkeppni á alþjóðavísu um það að halda sínu samkeppnisforskoti þá komum við að starfsumhverfi þessara atvinnugreina sem berlega er verra hér á landi heldur en til að mynda

við þurfum að sporna gegn því að missa svo glæsileg og myndarleg fyrirtæki sem hér um ræðir og því leggjum við til að rekstrarumhverfi þessara fyrirtækja verði sérstaklega skoðað og mælt til þess að við stöndum vörð um þá starfsemi og vonandi að við getum sótt fram við leggjum líka til að lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki verði breytt þannig að stuðningur við þau verði í formi afsláttar á staðgreiðslu og rannsóknar og þróunarkostnaði við höfum líka mælt fyrir um að það eigi að auka fjárfestingu í nýsköpun hér á landi til að mynda með því að veita skattafslátt

við eigum glæsilega fulltrúa á sviði kvikmyndagerðar og tónlistar hér á landi eftir að hafa skoðað umhverfi kvikmyndagerðar þá teljum við að það eigi að hækka endurgreiðsluhlutfall vegna kostnaðar vegna kvikmyndaframleiðslu hér á landi úr tuttugu upp í tuttugu og fimm prósent þannig erum við í raun og veru að svara þeirri þróun sem hefur átt sér stað víða í evrópu þar sem þjóðir eru að hvetja til kvikmyndagerðar í þeim löndum við viljum líka að tónlistariðnaðurinn verði færður undir sama umhverfi og kvikmyndagerðin hér á landi og þannig geti meðal annars erlendir aðilar komið hingað til lands tekið upp tónlist í upptökuverum hér á landi og fengið hluta þess kostnaðar sem greiddur er endurgreiddan og síðan væri jafnvel í framhaldinu hægt af þessum aðilum líka hægt að gera tónlistarmyndbönd og þannig yrði slík starfsemi með sambærilegum hætti og núna er í tengslum við íslenska kvikmyndagerð sem er mjög mikilvæg til að mynda gagnvart íslenskri ferðaþjónustu eins og við þekkjum við höfum séð að mörg verkefni sem koma erlendis frá eru að styrkja ferðaþjónustuaðila vítt og breitt um landið og talandi um ferðaþjónustuna leggjum við það til í þessu frumvarpi að ferðaþjónustan verði stórefld og þá sérstaklega utan háannatímans enda vitum við það að langmesti annatíminn er á vorin og sumrin og stutt fram á haustið en utan þess tíma það er yfir veturinn þá er mjög takmörkuð ferðaþjónusta í landinu og þá horfum við upp á það að mjög stórar fjárfestingar standa ónýttar og þess vegna teljum við að ráðast eigi í markaðsátak með aðilum í ferðaþjónustunni það er hliðstætt því átaki sem ríkisstjórnin hefur boðað en það er ágætt að nefna það að við lögðum þetta til fyrir nokkuð mörgum mánuðum þannig að það er hægt að fagna því að hæstvirt ríkisstjórn skyldi hafa ráðist í slíkt átak og erum við framsóknarmenn mjög sammála þeirri stefnumörkun enda mæltumst við fyrir um að á okkar flokksþingi

sigurður ingi jóhannsson ætlar á eftir að koma að málefnum landbúnaðarins í einhverju máli og háttvirtur þingmaður sigurgeir sindri sigurgeirsson hef ég heyrt því miður kemst maður yfir allt of fáa hluti þegar kemur að svona umfangsmiklu skjali sem hér um ræðir enda hef ég bara fimmtán mínútur til þess mig langar að lokum að nefna að það er nauðsynlegt að við höldum áfram að nýta þá innlendu umhverfisvænu orku sem er til staðar í þessu landi við höfum fengið því miður á undanförnum dögum vikum og mánuðum oft neikvæðar fréttir þegar kemur að því að nýta innlenda orku til að skapa störf í margvíslegum iðnaði þar þarf ríkisstjórnin að breyta um áherslur vegna þess að við höfum núna í um þrjú ár misst af mörgum tækifærum til að skapa þúsundir starfa á því sviði og þannig gætum við eflt íslenskan iðnað til verulegra muna en öll þekkjum við það erfiða starfsumhverfi sem iðnaðurinn býr við í dag það er margt sem við leggjum til í þessum atvinnumálatillögum og þeim efnahagstillögum sem þingflokkurinn undir forustu sigmundar davíðs gunnlaugssonar formanns framsóknarflokksins mælti fyrir í síðustu viku það er mín ósk að við förum málefnalega yfir þetta

framsóknarflokknum þá verði þær ekki að veruleika vegna þess að hér er um mjög vel ígrundaða stefnu að ræða svo ég endi þessa ræðu mína á jákvæðum nótum þá eru svo sannarlega mörg tækifæri til staðar